Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Ich kann jeden einzelnen Satz unterstreichen, und er hat sich auch unterschieden von Ihnen, Herr Ministerpräsident, weil es keinen einzigen Widerspruch in den Formulierungen gegeben hat.

Und ich frage Sie daher Sind Sie bereit, die Einstimmigkeit zu reduzieren, damit die Europäische Union handlungsfähiger wird?

Sind Sie für einen Sanktionsmechanismus bei Verletzungen des europäischen und internationalen Rechts und der europäischen Werte?

Die haben wir nur dann, wenn wir keine klaren Zuständigkeiten haben.